Aber damals war die Situation in Europa eine vollkommen andere Im damaligen Europa oder zumindest in der damaligen Europäischen Union waren die Wölfe in der Tat fast vom Aussterben bedroht.

Was mir besonders Sorgen macht, ist, dass Ihre Dienste derzeit an sogenannten Guidance Documents arbeiten, und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit und sicherlich unter Ausschluss dieses Hauses, welche nicht mehr Flexibilität, sondern weniger Flexibilität bringen werden. Zumindest hier sollten Sie drüberschauen und verhindern, dass wir das Problem noch